Hvala lepa. Gospod Pojbič, veste - iz kamer, iz posnetkov je razvidno, da ste vi takrat imeli oblečeno gasilsko uniformo. V skladu s pravili Gasilske zveze Slovenije se temu reče zloraba gasilske uniforme. Iz posnetkov je tudi razvidno, da vi niste imeli nobenih označb na tisti uniformi. Te tablice, ki jo zdaj kažete, niste imeli gor. In ja - zloraba. Ke da jaz nisem lažnivka in nobenem primeru se vam ne mislim opravičiti.